Madame la Présidente, vous nous dites aujourd'hui, Madame Reding, avec un certain enthousiasme, et je vous cite, que la position de la France montre le bon fonctionnement de l'UE en tant que communauté de droit ou, je cite encore, que nous devons nous diriger maintenant vers des actions et des résultats concrets sur la base de nos valeurs européennes. Je tiens dans mes mains les traités consolidés et la Charte des droits fondamentaux, et permettez moi de ne pas partager totalement votre enthousiasme. En effet, quelles preuves sont nécessaires à la Commission pour aller plus loin?

Certes, la Commission a multiplié les actions en faveur de l'intégration des Roms, et je pense à l'utilisation des Fonds structurels. Mais en suivant une politique de l'autruche, je me pose la question la Commission ne se tire t elle pas elle même une balle dans le pied?